Doresc să salut alegerea domnului Nicolae Timofti, magistrat, în funcția de președinte al Republicii Moldova, după 917 zile de interimat. Nu a fost un lucru ușor, ținând cont de inflexibilitatea opoziției și de modul special de alegere a președintelui în Republica Moldova, nemaiîntâlnit în nicio altă țară europeană. De când a preluat guvernarea, Alianța pro europeană a făcut progrese notabile în modernizarea țării și în apropierea de Uniunea Europeană. Odată cu alegerea noului președinte și, astfel, cu instaurarea unei stabilități politice, îmi exprim speranța că aceste eforturi se vor intensifica. Îmi exprim, de asemenea, speranța și că reformele Republicii Moldova vor fi răsplătite de Uniunea Europeană prin sprijin politic și financiar, prin regim liberalizat de vize și, de ce nu, atunci când condițiile politice o vor permite, prin statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene.